We maken het criminelen ook gewoon bijzonder gemakkelijk. Ze zoeken naar de minst beveiligde identiteitskaart en vervalsen die.

Elke nationale identiteitskaart zal even goed beveiligd zijn met foto én vingerafdrukken. En ja, die vingerafdrukken zijn absoluut nodig. Een foto is gemakkelijk te vervalsen, maar vingerafdrukken zijn uniek voor elke persoon.

België geeft nu al identiteitskaarten met vingerafdrukken uit.